Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.

Desde luego, es un problema cuya solución tiene que empezar también desde los hombres.